kvalitného životného prostredia a jedine z prostriedkov Európskej únie bude asi možné tieto sídliská oživiť a skultivovať tak, aby boli schopné poskytnúť deťom, ale aj rodinám kvalitné životné prostredie. Takáto politika pre ľudí Európskej únie, pre tých, ktorí pracujú a ktorí budujú túto našu Úniu, je veľmi dôležitá, pretože doposiaľ stále hovoríme iba o politike priemyslu, o politike rozličných finančných inštitúcií, ale málo hovoríme o problémoch